Gospod podpredsednik, hvala za besedo. Lep pozdrav seveda, tudi ministrici. Spoštovana ministrica, zvišanje plač zaposlenih v javnem sektorju, kar bi bila posledica zvišanja minimalne plače, bivšo bivšega vrednotenja posameznih delov vmes in zvišanja nekaterih dodatkov je logično povzročila dvig cen oskrbnin v domovih za starejša občane. Taka posledica je bila pričakovana, napovedana in na to so opozarjali pristojni, se pravi, predstavniki zavodov, zaposleni in tudi drugi. Kaj bo dvig plač pomenil za starejše občane, so se tudi mnogi od njih spraševali sami. Vlada naj bi se sicer socialnim zavodom zagotovila, da bo poskrbela denar za pokritje dviga plač. Torej bi morala vlada po svojih obljubah poskrbeti, da oškodovanci ne bi čutili tega dviga na svojih ramenih, a to se očitno ni zgodilo. Nekaj domov je že dvignilo cene za dva do tri odstotke, drugi jim bodo verjetno tudi sledili. Poleg tega dviga cen pa se predvideva še redna uskladitev oskrbnine za v mesecu marcu. Lahko tudi predevam, da se bodo tem nekaj tem nekaj domovom pridružili še drugi domovi v Sloveniji. Verjamem, da, sami, starejši občani, ki preživljajo jesen življenja v no, domovih za upokojence, ne, ne bodo, sposobni, zagotoviti določenih sredstev. Pri tem bo seveda potrebna tudi pomoč lokalnih skupnosti. Dejstvo pa je, da mnogi že sedaj ne zmorejo pokriti teh stroškov oskrbnine zaradi nizkih pokojnin. Vi veste, kakšne so naše pokojnine, in vi veste, da se minimalno pokojnino in tudi s povprečno pokojnino preprosto ne moreš zagotoviti sredstev za oskrbovani, dom. Nizke pokojnina in slab socialni status ter povrhu še pomanjkanje prostora oziroma mest v naših domovih sta razloga, da se domovi onkraj naših meja, predvsem pa na Hrvaškem, hitro polnijo z našimi državljani in državljankami, ki ne zmorejo več samostojnega življenja. Gospa ministrica, sprašujem vas, kaj nameravate storiti, da bodo domovi za starejše občane postali bolj dostopni in finančno privlačni za naše upokojence. Ali ste oziroma boste storili kaj, da dviga stroškov dela na svojih plečih ne bodo nosili oskrbovanci doma starejših?